4. Juli 2017, also schon vor langer Zeit, nahm das Parlament seinen Beschluss über den Vorschlag für eine Richtlinie über die öffentliche länderspezifische Berichtserstattung an. Ziel ist es, für mehr Transparenz und öffentliche Kontrolle bei der Körperschaftssteuer zu sorgen und die Verantwortung der Unternehmen zu fördern, indem bestimmten Unternehmen Offenlegungspflichten auferlegt werden. Der Inhalt der neuen Richtlinie sind bessere Berichtspflichten für Unternehmen. Die Initiative zielt auf neue Rechnungslegungsnormen für Konzerne ab, weshalb die Kommission mit der Vorlage die Rechnungslegungsrichtlinie auf Basis des Artikels 50 ändert und dementsprechend die Rechtsgrundlage gewählt hat. Das Europäische Parlament bestätigt diese Wahl auf Basis der Stellungnahme des Rechtsausschusses vom

2017. Zwei Organe, Kommission und Parlament, sind sich also einig, dass es um Transparenzpflichten, um Rechnungslegung, um finanzielle Berichterstattung also die Bilanz von Unternehmen und nicht um eine neue Steuerinitiative geht. Wir haben unser Mandat, um mit ihnen zu verhandeln. Wir haben unser Mandat seit letztem Juli, um die öffentliche Konzernsteuererklärung zum Abschluss zu bringen.

Weil einige Finanzminister die Rechtsgrundlage bezweifeln und behaupten, es handle sich um eine neue Steuerinitiative. Deshalb müsse der Artikel 115 die Rechtsgrundlage bilden. Es ist klar die Position des Europäischen Parlaments, dass der Vorschlag weder darauf ausgerichtet ist, die Steuern zu vereinheitlichen oder die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden zu verbessern, noch darauf, neue steuerliche Pflichten zu schaffen. Es werden lediglich bestimmte Unternehmen, und zwar die allergrößten auf diesem Planeten, dazu verpflichtet, einen Bericht über ihre Ertragsteuerinformation zu veröffentlichen. Nennen wir es die öffentliche Konzernsteuerklärung. Dieser Bericht ist also das Herz einer guten Unternehmensführung für Konzerne in Europa. Und darum geht es Rechenschaft der Multikonzerne gegenüber allen Steuerzahlern in Europa. Kontrolle durch die Öffentlichkeit, denn bisher konnten die Bürger in Europa weder den großen Konzernen noch allen Regierungen trauen. Wie begründet der Rat angesichts der internationalen Verpflichtungen der Union nun die Blockade?

Wollen Sie dem System eines Trump folgen? Wie begründen Sie die zwei Jahre langen Verzögerungen? Wie begründen Sie den Standpunkt des Rates hinsichtlich der Rechtsgrundlage? Ist den Ministern klar, dass der Vorschlag nicht die Höhe der zu entrichtenden nationalen Steuern betrifft? Hat die Konzernsteuererklärung im Rat Priorität? Wie beabsichtigt der Rat Fortschritte bei diesem wichtigen Vorschlag zu erzielen, sodass es noch in dieser Legislaturperiode gelingt, Weiteres weiterzubringen? Ganz klar sind nur Großkonzerne zur Transparenz verpflichtet. Kleine und mittlere Unternehmen sind ausgenommen. Also nur die ganz Großen, jene mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro, sind betroffen. Diese Debatte ist damit eine Scheindebatte mancher Finanzminister und Taktik einzelner Minister, EU-Gesetze, die ihnen unangenehm sind, ganz einfach zu blockieren, zu warten, bis Gras darüber gewachsen ist und niemand mehr davon spricht.

Fragen Sie den österreichischen Kollegen Warum blockieren Sie das Gesetz, Herr Minister? Ist es, weil das Gesetz eben die großen Konzerne so sehr berührt, weil die großen Konzerne dies nicht wollen? Damit schützen Sie keine Start-ups, kein Kaffeehaus an der Ecke, nicht einmal die großen Unternehmen selbst. Sie schützen einzig und allein die riesengroßen Unternehmen, die Konzerne, die aktuell kaum bis keine Steuern zahlen. Es ist also das Recht aller Steuerzahler, aller Steuerzahlerinnen in Europa, zu wissen, wie viel Steuern Unternehmen wie Google, Facebook, Starbucks und Co. in unseren Ländern zahlen, und deshalb fordere ich Sie auf, im Rat tätig zu sein.